Die nächste Ratssitzung sollte sich unbedingt mit der Eurokrise beschäftigen. Wir hören jetzt seit Jahren von unverantwortlichen Politikern, der Euro sei gerettet, der Euro sei eine Erfolgsgeschichte.

Die Bürger Europas werden hier angelogen Die Eurokrise ist mehr denn je da. Wir sehen das ganz aktuell an den Vorgängen in Italien, wo man sich zu Recht dagegen wehrt, dass der Euro ein Korsett anlegt, dem Italien nicht gewachsen ist. Der Euro wird derzeit künstlich am Leben gehalten durch eine Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbank und Anleihekäufe. Das ist ein Betrug an den Sparern. Die Sparer werden um ihre Zinsen betrogen. In diesem Parlament beschäftigen wir uns sehr intensiv und mit Recht damit, dass wir eine Million da oder dort ausgeben wollen. In dem sogenannten Verrechnungssystem TARGET2 im Euro werden jeden Monat Dutzende von Milliarden Euro an Garantien fällig, und kein Mensch beschäftigt sich damit. Dafür werden überhaupt keine Entscheidungen getroffen. Das ist nicht in Ordnung.